Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo assistiamo sempre più spesso a situazioni di emergenza e il voto di oggi sul meccanismo unionale di protezione civile è un voto importante, che in qualche modo riscatta agli occhi dei cittadini europei le istituzioni dell'Unione in rapporto a tante decisioni prese che non si presentano a favore dei cittadini. Questo perché risponde a quell'esigenza di solidarietà che è stata uno dei principali cardini e guida della nascita dell'Unione europea. Ho votato a favore di questa relazione perché ritengo che sia un documento di alta qualità, che tiene conto delle necessità di prevenzione soprattutto e di risposta dell'Unione europea in questo ambito. Le modifiche che propone introducono norme e procedure semplificate per l'attivazione del meccanismo, ne potenziano l'efficacia, l'efficienza e la coerenza della risposta dell'Unione europea in caso di catastrofi. Da non sottovalutare poi il maggiore coinvolgimento delle regioni, delle città e delle comunità locali per il loro fondamentale ruolo nella prevenzione che risponda alle emergenze, nonché l'evidenza data dalle esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche, dei bacini marittimi, delle isole, delle regioni montuose, isolate e inaccessibili.